A téma rendkívül fontos. A hitelminősítő intézetek habitusát és működését elnézve mindig van aktualitása. Támogatandó a jelentéstevő azon törekvése, miszerint a hitelminősítő intézeteket és termékeiket integrált módon, egységes uniós standardok szerint kell ellenőrizni, ugyanakkor fontos tudni, hogy pontosan mit és hogyan minősítenek. Fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hiszen köztudott, hogy a válság bekövetkezte előtt ezen hitelminősítők több ezermilliárd dollár kétes vagy rossz fedezetű értékpapírnak adtak kiváló besorolást, ezzel sajnos korlátlan teret adva a spekulációnak. Először is vizsgálni kell a függetlenség kérdését. Ha igaz ugyanis, hogy a bankok és egyes befektetőcsoportok finanszírozzák az értékelések díjait, akkor felmerülhet a kérdés, hogy a hitelminősítők döntései érdekmentesen születnek e meg. Második kérdés a minősítés metodikája. Harmadik kérdés, hogy összehangolt leminősítésekkel és negatív híresztelésekkel bármelyik országot fizetésképtelen helyzetbe lehet hozni, így azt is biztosítani lehet, hogy újabb hitelek felvételére kényszerülve egyre kiszolgáltatottabb ügyfél maradjon az adósok piacán. Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kis, nyitott gazdaságok és az eurózónán kívüli tagállamok. Meggyőződésem ezért, hogy annak elfogadása, hogy a hitelminősítők nem felelősek az általuk kiadott minősítésekért, helytelen. Tisztelt képviselőtársaim! Kezeljük hát helyén a minősítéseket, és csak a hitelességük mértékéig támaszkodjunk rájuk, és vegyük őket iránymutatónak a szabályozás kialakítása során. A jelentés több mint támogatandó.